Señora Presidenta, señor Ministro, señor Comisario, Señorías, en la crisis siria confluyen tres factores interdependientes y en evolución. En primer lugar, una especie de guerra fría entre Arabia Saudí y, en estos momentos, Irán, que se está manifestando en diversos escenarios y ahora, muy concretamente, en Siria una especie de claro efecto dominó en lo que se refiere a la primavera árabe y, por último, un mayor deseo de presencia de China y de Rusia y de otros actores en el conflicto de Oriente Medio para ocupar el vacío que dejan la Unión Europea y los Estados Unidos. Hemos seguido con mucho interés las medidas tomadas por la Alta Representante suspensión de la cooperación, ayuda humanitaria, plan de contingencia, reforzamiento de las sanciones en el próximo Consejo de Ministros del día 27 y apoyo a la iniciativa de la Liga Árabe.

Lamentablemente ninguna de estas decisiones ha servido para reducir a corto plazo la intolerable violencia de la que está siendo víctima el pueblo sirio, de ahí la frustración que todos compartimos.

Precisamente ahora se está debatiendo en la Asamblea General una iniciativa de Qatar y Arabia Saudí dirigida, precisamente, a ratificar ese acuerdo, aunque sabemos que no tiene efectos vinculantes.

Desde luego incrementar la presión ante Rusia y China. Y ha habido dos ocasiones muy apropiadas que se han presentado una de ellas ha sido la visita del Viceprimer Ministro chino a los Estados Unidos, donde ha sido recibido con todos los honores y, desde luego, la Cumbre Unión Europea China que se acaba de celebrar. Es evidente también que tenemos que reforzar nuestras relaciones con la disidencia siria y tenemos que ver en qué medida se puede materializar y desarrollar ese corredor humanitario que se nos ha pedido desde la disidencia. Es evidente también que las preguntas que se hacían el otro día los Ministros de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe nos interpelan también a todos nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a poder permanecer impasibles ante la violencia que está sufriendo en estos momentos el pueblo sirio? y ¿cuál es nuestro límite de tolerancia cuando se van sucediendo plazo tras plazo, iniciativa tras iniciativa y, mientras tanto, el régimen sigue masacrando al pueblo sirio?